Nem működik a hatalmi ágak szétválasztása, a kormányzat egy sor független intézmény felett vette át az ellenőrzést, korlátozta a véleménynyilvánítás szabadságát és egyéb demokratikus alapjogokat, és megkurtította az Alkotmánybíróság jogköreit. A politikai hatalom mellett a gazdaság és a kultúra felett is átvette az irányítást. A fenti értékelés nem egy tagjelölt országról született, hanem egy lassan már 10 éves tagsági viszonnyal rendelkező európai uniós országról készítette nemrégiben a német Bertelsmann Alapítvány. Vajon zöld jelzést kapna e a csatlakozásra az az ország, amelyben ilyen problémákat tapasztal a nemzetközi szervezetek sora.

Vajon rendben van e, hogy a csatlakozás után nincs az európai intézmények kezében hatékony eszköz a koppenhágai kritériumok betartatására, az uniós alapértékek védelmére. Az Európai Parlament többször és határozottan nemmel felelt erre a kérdésre. Luis Michel jelentése már az ötödik parlamenti dokumentum, amely felszólítja az Európai Bizottságot és a Tanácsot egy olyan közösségi ellenőrző és szankcionáló rendszer felállítására, amely elejét veszi a súlyos és rendszerszerű jogsértéseknek, illetve hatékony, gyors, egyenlő mércével mérő beavatkozást tesz lehetővé. A válság világossá tette pénzügyi, gazdasági értelemben a tagállamok egymásrautaltságát, és kikényszerítette a szorosabb integrációt. Nincsen azonban hatékony gazdasági unió szorosabb politikai integráció nélkül. Az EU tehetetlensége az alapjogok védelmében kedvezőtlenül hat a gazdasági teljesítményre, és megkérdőjelezi az Unió hitelességét a nemzetközi kapcsolatokban is. Meggyőződésünk, hogy a Szerződés most is lehetővé teszi a jogállamiság és demokrácia rendszeres értékelését a tagállamokban, és rendszerszerű problémák esetén a hatékonyabb uniós beavatkozást is. A nemzetközi szervezetek rendszeresen publikálnak olyan adatokat, mutatókat, amelyek az alapjogi ügynökség éves értékelésének alapjául szolgálhatnak. Az új koppenhágai mechanizmus kidolgozása azonban szükségessé teheti a szerződés módosítását is. Őszintén reméljük, hogy a hamarosan megszülető bizottsági közlemény minderre javaslatot tesz, és a Tanácsban is meglesz a politikai akarat ahhoz, hogy valóban érvényt szerezzünk az EU alapértékeinek.